We zien dat in de discussie over defensie en de NAVO, waar Amerika vindt dat wij meer zelf moeten gaan investeren.

Laat ons ook dat niet wijs maken dit is geen nieuwe evolutie. We zagen dit al onder Obama, we zien dit nu opnieuw onder Trump. Ik wil er dan ook toe oproepen laat ons vooral naar onszelf kijken, laat ons niet in de val trappen, niet overreageren, integendeel.

Wij kiezen tégen een handelsoorlog.

Wij kiezen vóór eerlijke en correcte vrijhandel, omdat die goed is voor onze ondernemingen, onze banen en onze consumenten.